Señor Presidente, con toda brevedad —que me agradecerán sus Señorías a estas horas— señor Vicepresidente de la Comisión, muchas gracias una vez más porque ha demostrado, como lo hizo en el tercer paquete marítimo, que su impulso y su categoría política han sido capaces de impulsar un acuerdo cerca del Consejo y hacer posible que Parlamento, Consejo y Comisión nos pusiéramos de acuerdo en esta instancia y en estos postreros días en que acaba la legislatura.

Agradezco, y lo reitero, el trabajo y la colaboración de los ponentes en la sombra y, en definitiva, creo que el que mañana adoptemos un acuerdo en primera lectura sobre una norma tan importante, que sin duda viene a completar el trabajo del tercer paquete marítimo, significa un éxito para este Parlamento y para la Unión Europea en las tres instituciones y justifica una vez más el procedimiento de codecisión, que es útil y que permite un diálogo constructivo en favor de toda la ciudadanía de la Unión Europea.